Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Erst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei der Berichterstatterin und auch bei Herrn Klinz und im besonderen bei unserem Koordinator Othmar Karas bedanken, der dafür Sorge getragen hat, dass dies nicht nur ein ausgewogener Bericht ist, sondern auch viele Bereiche darin stehen, die wirklich lesenswert und für die Zukunft der Europäischen Union der 27 Mitgliedstaaten notwendig und richtig sind. Es ist nämlich in einem globalen Wettbewerb nicht mehr möglich, dass jeder Mitgliedstaat für sich nur noch auf Wettbewerb setzt. Ich halte Wettbewerb für wichtig und für ein notwendiges Instrument. Ich halte es aber auch für wichtig, dass wir 27 gemeinsame Strategien auf den globalisierten Finanzmärkten und gegenüber unseren großen Konkurrenten von den anderen Kontinenten haben. Ich bin nicht pauschal für mehr Europa, aber ich bin für ein Mehr an Europa dort, wo letztendlich nur die 27 miteinander erfolgreich sein können. In diesem Zusammenhang haben wir wesentliche Punkte im Bereich der Finanzmärkte angesprochen und darauf hingewiesen, dass wir im Besonderen nicht mit bloßem Geldhandel mehr Wirtschaftswachstum erreichen, sondern nur durch koordiniertes und nachhaltiges Wirtschaften. In diesem Sinne halte ich diesen Bericht für sehr gut.